Leider ist Krebs die häufigste Todesursache am Arbeitsplatz in der Europäischen Union, an der Spitze der Lungenkrebs. Trotzdem weigerte sich die Kommission bislang unverständlicherweise, Abgase von Dieselmotoren in den Geltungsbereich der sogenannten Krebsrichtlinie aufzunehmen.

Rund 3,6 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Europa, insbesondere in Lagerhallen, im Bergbau oder im Güterverkehr, sind künftig besser vor Dieselemissionen geschützt.

Das ist praktische europäische Gesetzgebung zum Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Das wird weitergehen und muss auch ständig erneuert werden.